Res je. Izmed - mislim, da jih je bilo dvanajst ali trinajst zakonov, ki so me pričakali na mizi - je bil tudi tako imenovani ZTFI, ne. In moram v tem delu še enkrat izraziti zelo veliko pohvalo in priznanje strokovnim sodelavcem na Ministrstvu za finance, strokovnim službam in nenazadnje tudi vam tu v državnem zboru, da smo v rekordno kratkem času - in seveda ne smem pozabiti tudi odbora in pomoč predsednika Odbora za finance - da smo to res uredili v rekordnem kratkem času. In je zakon že sprejet. Žal smo zamudili za nekaj tednov v roku nekaj let, ne. Ki kjer se je ta zakon na žalost, obravnaval na različnih instancah. In, kazen iz tega naslova - ja, stane Republiko Slovenije, proračun, približno milijon evrov. Žal - jaz še enkrat bom ponovil - Slovenija ni dovolj bogata, da bi plačevala te kazni. Zdaj, v mojem mandatu smo vseh teh dvanajst, trinajst zakonov spravili v proceduro. Večino tega je že tudi sprejetih v državnem zboru. Vsekakor se bomo potrudili pri vseh ostalih zakonih - eden je bil za zakon tako imenovanih podrejencih ki ga tudi pospešeno obravnavamo - da se to ne bo več prigodilo, ne. Tu pač gre pravzaprav za objektivno odgovornost, ministrstva oziroma ministrov v v tem delu, ko so se ti te stvari dogajale. Ampak ne bi na tem mestu tega komentiral. Da kazen, kot ste omenili, je približno milijon evrov. Vsem ostalim kaznim - tudi Zakona o revidiranju, ki je bil tudi pred kratkim sprejet, se tudi zahvaljujem za to za to podporo in razumevanje - mislim in verjamem, da se bomo potem kazni izognili. Ker je zadeva že na sodišču, in upam, da smo res ujeli zadnji vlak, da se bomo temu, izognili. Glede vprašanja, ki ste ga pa postavili, v zvezi s privatizacijo Nove Ljubljanske banke in koliko je česa na fiduciarnih računov, pa bom se obrnil na strokovne službe in bomo pripravili, pisni odgovor, okvirno številko bi vedel, ne bi pa rad, dal neko mogoče nepopolno informacijo v tem hipu in bomo pripravili informacijo.